Ich möchte mich bei der Kollegin Hohlmeier bedanken, weil sie auch die positiven Aspekte herausgearbeitet hat, nämlich im Sinne der Blue Card herauszuarbeiten, wie wir Migranten sinnvoll in Europa integrieren können.